Jeśli, drodzy Mołdawianie, ktoś z was to ogląda i jesteście zadowoleni z takiej praworządności, w której zaleca się łamanie prawa, to zapraszamy do nas, dostaniecie tego jeszcze więcej. Ja spytałem panią Mogherini o to nieszczęsne orzeczenie, ona odpowiedziała mi na zasadzie, że no tak wezwaliśmy rząd do tego i niech rząd tak zrobi, no i co z tego, nie będziemy się przejmować jakimś tam prawem, praworządnością. Jeśli ktoś tam w Mołdawii miłuje praworządność i prawo i chciałby, żeby ono było stanowione w sposób porządny, to raczej powinien się zastanowić jeszcze raz, czy na pewno Mołdawia wybrała dobrą drogę.